Monsieur le Président, alors que nous assistons à un déclin spectaculaire des pollinisateurs, dû notamment à l'utilisation de certains pesticides, cette proposition de résolution qui, sans aucun doute, sera votée demain, est essentielle puisqu'elle fixe

C'est un enjeu majeur pour la préservation de la biodiversité et de la production agricole car, sans pollinisateurs, se posera la question de notre souveraineté alimentaire. Avec cette résolution, c'est un message fort que nous souhaitons adresser aujourd'hui au nouveau commissaire. Il y a quelques semaines, la Commission européenne avait proposé un projet de règlement sur l'évaluation de l'impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles, qui n'était pas suffisamment protecteur et qui n'allait pas suffisamment loin. À l'occasion de ce débat, nous avions déjà affirmé l'importance d'avoir des législations adaptées pour la protection des pollinisateurs, avec un soutien renforcé à la recherche et à l'innovation, permettant le développement de pratiques durables. Il est nécessaire de faire de cette question une priorité, d'apporter des solutions concrètes afin d'enrayer ce déclin, lequel aurait des conséquences très graves pour notre agriculture.